Wiele już dzisiaj zostało powiedziane na temat tego, że Europa i nasze przedsiębiorstwa potrzebują patentu i ja się do tych głosów przyłączam. Bez rozwiązań patentowych trudniej będzie naszym firmom rywalizować z coraz bardziej dynamicznymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami z gospodarek wschodzących. Nie powinniśmy jednak zapominać, iż wzmocniona współpraca w dziedzinie patentów nie jest jednak rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia wspólnego rynku europejskiego. Jako zwolenniczka silnego wspólnego rynku wolę, aby na rynku bariery były znoszone, a nie tworzone. Dlatego też apeluję do wszystkich osób zaangażowanych w opracowanie kształtu regulacji patentowych o rozwiązania, które będą korzystne dla całej Europy. Mam tutaj głównie na myśli rozwiązania językowe, które moim zdaniem nie mogą być dyskryminujące dla osób nieznających języka francuskiego, niemieckiego czy angielskiego.